Est ce que c'est la France seule qui paie? Comme c'est un projet international, j'aurais aimé que tous les États participent.